Les deux millions de réfugiés en Turquie, majoritairement musulmans, sont des réfugiés, mais les deux millions de chrétiens serbes qui ont été expulsés sont des déplacés.

Plus de 60 compétences locales des Serbes de Bosnie Herzégovine leur auraient été retirées, en violation des accords de Dayton. La résistance du peuple serbe est le chemin futur de la défense de notre Europe contre l'islamisme politique